Najlepša hvala, predsednik, očitno je to igra hitri prsti, kjer mi uspe nekako se prvi prijaviti, rada bi povedala le še to, da ko je udarila kriza gospodarska leta dva tisoč osem, je udarila po tistih najrevnejših, najšibkejših, takrat se je v tistem obdobju največjega zategovanja pasu število multimilijarderjev podvojilo, in tega bi se morali zavedati danes, ko UMAR razglasi ohlajanje gospodarstva in naše ministrstvo takoj plane po tistih najšibkejših, ki si sploh še niso opomogli od prejšnje krize, in ravno tako kulturo, o kateri sem prej govorila, je doživela največje reze od vseh drugih sektorjev, in znova moram poudariti, ne glejte na kulturo kot na strošek, je enakovredna gospodarska panoga, sicer zelo zelo mačehovsko obravnavana in zapostavljena, skratka, na časih konjunkture, ko smo se hvalili z rekordno gospodarsko rastjo, se za te, ki so plačali to gospodarsko rast svojimi, na svoji koži so jo najbolj čutili, za njih se ni naredilo dovolj, niso prišli na čas pred krizo, tukaj govorimo o upokojencih, tukaj govorim o revnih zaposlenih, govorim o socialno šibkih, o revnih otrocih njihovih družinah in tako naprej, in ko slišim, da delo ni vrednota in da se delo ne splača, pa zakaj ne dvignete plače, zakaj ne zahtevamo od delodajalcev, da normalno plačujejo zaposlene, ki delajo, ne pa da se uvaža delavce iz drugih držav, kjer si jih suženjsko izkorišča, in te primere imamo od slovenskih državnih gozdov sečnje do gradbenega sektorja in tako naprej, seveda v tem primeru naši ljudje pod takimi pogoji nočejo in tudi ne morejo delati, skratka, ko je UMAR objavil ohlajanje gospodarstva se je takoj štartalo rezati, pri tistih najsiromašnejših ukinja dodatek za delovno aktivnost, in, socialne transferje napadati, uvajati prisilno delo in podobno, skratka, zasledujemo pa samo konkurenčnost, konkurenčnost na podlagi izkoriščenja in nespoštovanja dela, skratka, po drugi strani pa z davčnimi odpustki najbogatejšim znižuje te proračunske prihodke, tukaj je čudna logika, kajti prepad med najrevnejšimi in najbogatejšimi se poglablja in to nikoli ni dobro, in to ni zdrava družba naš srednji sloj tako rekoč izginja in, ko govorimo o segrevanju planeta, kot ste prej govorili, a niste nikoli pomislili, da bolj kot to, a se peljemo z električnim avtomobilom ali z dizlom, na segrevanje planeta vplivajo vojne, katere mi brez problema veliko investiramo, vojne so tiste, ki uničujejo kompletna področja, drugo je zažiganje amazonskih gozdov v imenu profita, govedoreje, sajenja, ne vem, krme za te, to, te živali in tako nam izginjajo razne živalske vrste za zmeraj. In zakaj izsekujejo in zažigajo pragozdove? Zaradi profita, zaradi pohlepa, zato ker je danes zelo pomembno, da jemo mango namesto jabolka, ker je zelo pomembno, da imamo palmino olje, ki je tako rekoč zastonj, in pozabljamo, da imamo doma bučno, olivno, repično in tako naprej, skratka, ko se bomo zavedali, kaj so prioritete, bomo, mogoče lažje tudi odločali, veste, včeraj sem bila tukaj skoraj do enajstih, pol sem prišla domov in sem prižgala televizijo, je bil en zelo zanimiv ameriški film o tem, kako ameriška vojska izvaja svoje operacije v Iraku, po teh, dvojčkih, ko so padli, je pač zaščita, ameriških interesov izgledala tako, da so napadli Irak in s tem, kot vemo, sprožili porast ekstremizma beguncev in tako naprej, piloti ne letijo več, ampak sedijo v klimatiziranih sobah, kjer imajo ekran pred sabo, kjer zelo natančno vidijo hišo, ko stisnejo gumb, traja deset sekund, da to hišo raznese, če slučajno pritečejo mimo otroci rečejo: "Ups, kaj pa zdaj?" Nič, hiša je mogoče stanovanjska, noter so ženske, otroci, ja, ampak je tveganje, veste, in potem danes poslušamo, ko ti ljudje bežijo, ja, zakaj se ne borijo tako, kot smo se mi borili tukaj, naši desetdnevni slavni vojni, proti komu naj se borijo, proti komu, če ti z neba pade granata, medtem ko si v postelji, in ti raznese vse, kar imaš. Vojne in vojna industrija, dragi moji, je najhujše zlo človeštva in spodbujanje nuklearnega orožja, ki požge vse, ni ravno ekološko, to nam bo uničilo planet, to bo uničilo življenje na Zemlji, kajti vedno se bodo našli nekateri, ki bodo hoteli napasti nekoga, zato ker ima, ne vem, veliko nafte ali pa ker živi na bogati zemlji, vedno se bodo našli nekateri, ki jih bodo uspeli prepričati, da je potrebno pobiti neki narod, zato ker so grožnje, samo zato ker so, in vemo, da so večkrat prirejeni podatki, zaradi česar pošljejo ljudi v vojne, in šele takrat, ko bo zavest naša takšna, da bomo rajši vlagali v ljudi in ne v smrt, kot pravite, da je pisalo na eni šoli, in orožje je smrt, ko bo zadnji vojak odvrgel orožje in rekel, da ne bo streljal na sočloveka, takrat bomo živeli v svetu, za kakšnega upam, da enkrat bo. Hvala.